Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ce rapport sur la mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques arrive à un moment où la question des pesticides est au cœur des débats en Europe. Les citoyens sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes, à juste titre. D'ailleurs, une partie de la distribution européenne a emboîté le pas et a commencé à exclure certains produits phytosanitaires controversés de ses rayons.

Nous devons rester pragmatiques, vigilants et montrer une voie équilibrée. Il est de notre devoir de nous assurer que les procédures d'homologation des produits phytosanitaires sont claires et transparentes. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu'ils mangent et ils doivent être rassurés sur les aliments qu'ils consomment. En ce sens, je souhaite soulever une aberration européenne on ne peut importer des produits cultivés dans des pays tiers avec des substances qui, ici en Europe, sont interdites.

Nous devons aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et plus rémunératrice pour les agriculteurs. C'est le sens du message que je porte dans ce Parlement sur la double performance environnementale et économique de l'agriculture européenne.